virðulegi forseti ég hef leyft mér að bera fram þrjár fyrirspurnir til hæstvirts sjávarútvegsráðherra um áhrif af samdrætti í þorskveiðum sem eins og kunnugt er er umtalsverður en leyfðar þorskveiðar eru á þessu fiskveiðiári aðeins hundrað þrjátíu þúsund tonn en var áður hundrað níutíu og þrjú þúsund tonn þannig að samdrátturinn er um þriðjungur við mat á áhrifum til lengri tíma skiptir auðvitað máli hversu lengi og viðvarandi samdrátturinn verður og þegar haft er í huga hvernig rökstuðningurinn er fyrir því að þurfi að skera niður þorskkvótann svona mikið verður ekki hjá því komist að menn ætla að niðurskurðurinn hljóti að verða langvarandi meginröksemdin fyrir þessum niðurskurði er að draga úr veiðum á ungum fiski þannig að aldurssamsetning hrygningarstofnsins breytist og á þann veg að hann verði eldri að jafnaði það sé of mikið af hrygningarstofninum ungur fiskur og það þurfi að vaxa upp nýr fiskur þannig að að nokkrum árum liðnum verði aldurssamsetningin þannig að miklu stærri hluti en nú er af honum sé af eldri fiski í ljósi þess að það tekur fjögur ár að fá nýjan árgang inn í hrygningarstofn frá hrygningu er augljóst mál að þetta tekur nokkuð langan tíma þess vegna hef ég leyft mér að spyrja virðulegur forseti fyrstu hvenær áætlar ráðherra að leyfður þorskafli á einu fiskveiðiári hafi aftur náð að minnsta kosti hundrað níutíu þúsund tonnum miðað við þær forsendur sem núverandi ákvörðun um hundrað þrjátíu þúsund tonn byggist á í öðru lagi er að meta áhrifin af samdrættinum sem augljóslega verða í nokkur ár hæstvirtur ráðherra benti sjálfur á það á sínum tíma í nóvember tvö þúsund og tvö á heimasíðu sinni þegar hann var að meta þáverandi hugmyndir um samdrátt á þorskveiðum niður fyrir tvö hundruð þúsund tonn að það hefði mikil áhrif á

að draga kvótann svona mikið saman á þann veg að minnkandi veiðiheimildir leiddu af sér aukinn samdrátt aukna samþjöppun veiðiheimilda og að minnkandi magn af þorski mundi veikja stöðu okkar á erlendum fiskmörkuðum þannig að markaðsstaða okkar mundi versna þess vegna leyfi ég mér að spyrja í öðru lagi annar hver verður þróunin að mati ráðherra varðandi samþjöppun veiðiheimilda á samdráttartímabilinu þriðja hvað telur ráðherra að skaði íslendinga verði mikill vegna tapaðrar